Albánie učinila na své cestě k evropské integraci značný pokrok.

Na tomto místě bych v první řadě zmínil otázku posílení demokracie a fungování právního státu. Albánie ztrácí příliš mnoho energie, příliš drahocenného času neschopností vlády a opozice najít vzájemnou shodu a spolupracovat na životně důležitých prioritách společně. Mezi tyto priority patří i dosažení konsensu ohledně voleb v roce 2009. Zde je nutné, aby všechny politické strany převzaly zodpovědnost, zapojily se do dialogu a naplnily rozhodnutí o zřízení parlamentního vyšetřovacího výboru s cílem vypracovat potřebné změny volebního zákona, a to ještě před konáním

Rovněž v otázkách hospodářských reforem je nutný konsensus hlavních politických stran. Jen malého pokroku bylo zatím dosaženo např. při konsolidaci vlastnických práv, registrace nemovitostí, soupisu státní půdy, legalizace nepovolené výstavby apod. Neúměrně vysoký je i nadále podíl šedé a černé ekonomiky v albánském hospodářství a samozřejmě také míra korupce. Značného pokroku bylo naopak dosaženo v uplynulém roce při plnění podmínek a kritérií k dosažení bezvízového styku. Chtěl bych proto přivítat nedávné přijetí legislativního návrhu Komise o uvolnění vízového režimu a věřím, že v nadcházejících měsících budou splněny i ostatní podmínky, tak aby Rada a tento Parlament mohly ještě v tomto roce schválit zavedení bezvízového režimu pro albánské občany.